A, hvala lepa za besedo in hvala za vprašanje. Uvodoma bi rada pojasnila, da so nadomestila iz invalidskega zavarovanja del pokojninskega sistema ter enako kot pokojnine odvisne od predhodnega zavarovanja, pokojninske dobe ter osnov, od katerih so bili plačani prispevki. Prav tako je višina odvisna od starosti, pri kateri je prišlo do nastanka invalidnosti ter od delovnopravnega položaja delovnega invalida. Ali je izgubil zaposlitev po svoji volji ali na podlagi redne za, odpovedi s strani delodajalca ali pa je prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Glede na povedano so torej višine nadomestil prav tako kot starostnih invalidskih pokojnin lahko zelo različne. V določenih primerih, tudi prenizke. Osebam, ki si same materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, se, socialna varnost zagotavlja v okviru socialnovarstvenih prejemkov z denarno socialno pomočjo in njeno posebno obliko izredno denarno socialno pomočjo ter varstvenim dodatkom. Rada bi poudarila, da se zavedam problematike invalidskega zavarovanja kot tudi socialnega položaja prejemnikov nizkih nadomestil in iz invalidskega zavarovanja. Tako bom tudi na tem področju poskušala sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev višjega nivoja socialne varnosti, kar je predvideno tudi v koalicijskem sporazumu. Eden naših ključnih ciljev v tem mandatu je sprejem ukrepov in potrebnih zakonodajnih sprememb, s katerimi bo mogoče zagotoviti višjo socialno varnost vsem, ki so tega potrebni, tudi prejemnikov invalidskih nadomestil, katerih zneski so pogosto nizki. Naj izpostavim, da se bo v letu dva devetnajst socialni položaj prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja izboljševal z rednimi uskladitvami, dva cela osem procenta v mesecu februarju, skladno s sistemskim zakonom ter z izredno uskladitvijo v decembru v višini ena cela pet procenta, in sicer glede na ugotovljeno gospodarsko rast. Na ministrstvu smo ravno v v fazi priprave izhodišč, ki bodo služila za pripravo predloga sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Spremembo bodo vključevale tudi dvig odmernega odstotka tako za moške kot za ženske, prav tako pa tudi višjo socialno varnost za prejemnike invalidskih, vdovskih, družinske pokojnine ter tudi nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Zvišanje odmernega odstotka bo namreč pozitivno vplivalo tudi na odmero nadomestil iz i iz invalidskega zavarovanja. Omenjene spremembe bodo v prihodnjih tednih predstavljene koalicijskim poslancem in nato posredovane v obravnavo socialnim partnerjem v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Predviden rok za posredovanje tega predpisa, ki bo urejal naštete vsebine, v državni zbor je prva polovica leta dva tisoč devetnajst. Rok določen za sprejem na vladi je deveti maj dva tisoč devetnajst. S tem bomo prispevali, upam, k ustreznejšim razmerje med višino pravic iz pokojninskega zavarovanja na eni in spremenjenimi višinami socialnih transferjev na drugi strani. Hvala.